La izquierda política también tiene que ser capaz de denunciar los abusos del poder en la democracia, porque la izquierda es democrática. Y nos corresponde hacerlo, y en esta Resolución se hace y nuestro Grupo la ha apoyado por eso. Porque hay una denuncia importante sobre lo que son abusos de poder del Gobierno de Venezuela contra la Asamblea Nacional de Venezuela.

Hay que ser valientes para decirlo, porque eso corresponde a lo que es una situación democrática insufrible en ese país. Y esta Resolución lo hace y, al mismo tiempo, reivindica un diálogo. Porque, sí, estamos de acuerdo en que Gobierno y oposición tienen que negociar para sacar a ese país del atolladero en el que se encuentra. Y esta Resolución logra un equilibrio, en mi opinión adecuado, entre esa denuncia y ese llamamiento al diálogo que están llevando a cabo algunos expresidentes, entre otros el español, junto con la Unión Europea. Esta es la posición equilibrada de esta Resolución.